Señor Presidente, el paquete de supervisión financiera es uno de los dosieres legislativos más importantes que ha llegado al Parlamento Europeo y un paso decisivo en la mejora de la gobernanza económica de la Unión Europea. Su tramitación, que comenzó formalmente en septiembre de 2009 con la presentación por parte de la Comisión de las propuestas legislativas que siguieron al informe del grupo De Larosière, cuenta con raíces más profundas en esta Cámara. Quisiera recordar, en particular, el trabajo de todos los eurodiputados que, durante años, han defendido la necesidad de una supervisión financiera europea y, en particular, los que representan a mi grupo. Cuando bajo Presidencia sueca el Consejo adoptó su posición, en diciembre del año pasado, los principales grupos parlamentarios la recibieron como insuficiente para atajar las carencias detectadas. A continuación, los ponentes fuimos capaces de alcanzar un amplio acuerdo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, que se materializó en la votación del pasado 10 de mayo.

Desde entonces se ha sucedido un maratón de reuniones dieciocho bajo Presidencia española y dos bajo la actual Presidencia belga. Se han realizado progresos muy significativos en aspectos fundamentales en los que existen ya importantes bases para el acuerdo definición de objetivos

Al incluir este punto en este Pleno preveíamos completar el proceso negociador para esta fecha. Queríamos enviar una señal positiva a nuestros ciudadanos y a los mercados financieros, afirmar nuestro compromiso de que las Autoridades deben estar en funcionamiento el próximo 1 de enero y asociarnos a las conclusiones del Consejo Europeo de junio a favor de una rápida conclusión de las negociaciones. Hemos estado abiertos hasta el último momento para alcanzar un compromiso, pero la complejidad técnica, jurídica y política del expediente no ha permitido lograr un texto final. La nueva Presidencia en ejercicio del Consejo, además, ha pedido expresamente tiempo para alinear sus posiciones con la perspectiva de un acuerdo en primera lectura. Es necesario que los colegisladores continuemos haciendo esfuerzos, porque este acuerdo todavía es posible. Por ello, los ponentes hemos decidido votar el texto que refleja nuestro compromiso, refrendando el ambicioso mandato del Parlamento, pero no someter a voto la resolución legislativa. Así dejamos un margen para alcanzar, en las próximas semanas, un compromiso en primera lectura. La Directiva ómnibus, de la que soy ponente, introduce la nueva arquitectura de supervisión en once directivas de la legislación comunitaria sectorial relativas a banca y mercados de valores. No se trata, por tanto, de una revisión ordinaria generalizada. Existe un gran consenso parlamentario en hacerlo preservando el acervo comunitario, adaptando los procedimientos de comitología al Tratado de Lisboa y actualizando la arquitectura Lamfalussy en el ámbito de los servicios financieros. La supervisión financiera debe basarse en la existencia de un conjunto de normas, un single rule book a escala europea, y para conseguirlo se ha reconocido en toda la legislación sectorial, conforme al Tratado de Lisboa, un papel clave a las autoridades en la elaboración de normas técnicas, bien sea en regulatorios, a través de actos delegados o de ejecución. Y se ha dotado a la Comisión de los poderes necesarios para asegurar su adopción en los plazos previstos.

Espero que las negociaciones sobre esta Directiva puedan culminar satisfactoriamente.